Ostatnio pomagała ona aktywnie osobom straumatyzowanym przez panujący w Syrii reżim. Petycję w sprawie jej uwolnienia podpisało 9 tysięcy osób. Uwięzienie pani Nached jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Moralnym obowiązkiem naszego Parlamentu jest żądać jej natychmiastowego uwolnienia. Domagamy się także od władz syryjskich gwarancji, że lekarze, wolontariusze, obrońcy praw człowieka będą mogli wykonywać swoją pracę bez strachu, represji i sankcji ze strony władz. Zgodnie z Traktatem z Lizbony promowanie, ochrona i bezpieczeństwo obrońców praw człowieka muszą być traktowane priorytetowo w stosunkach Unii Europejskiej z krajami trzecimi i uwzględniane w polityce zagranicznej Unii. Trzeba jednoznacznie określić i stosować surowe sankcje wobec krajów trzecich dopuszczających się poważnych naruszeń praw człowieka.